Die spanische Ratspräsidentschaft war ein Halbjahr der verpassten Chancen. Herr Zapatero ist im Januar hier aufgelaufen wie ein Stierkämpfer, der den Finanzmarkt in die Knie zwingen will, und am Ende haben wir festgestellt, er hatte gar keinen Degen dabei. Herr Zapatero, die spanische Ratspräsidentschaft, hat keine dauerhaften Spuren hinterlassen. Wir hatten den Eindruck, bei allen Bemühungen Einzelner, es war lustlos, weitgehend initiativlos, insgesamt erfolglos. Wir erkennen durchaus an, dass gewaltige innenpolitische Probleme zu bewältigen waren, für deren Entstehung möglicherweise auch die Regierung mitverantwortlich war. Aber statt Europa in der Finanzkrise zu stabilisieren und zu führen, hat Spanien die Krise noch beflügelt. In der Fußballersprache würde man sagen ein Selbsttor geschossen. Ich will nur einige wenige Dinge nennen.

Das stelle ich in Frage. Das Rettungspaket verstößt gegen Verträge und gegen die Haushaltsrechte des Parlaments nach Artikel 352. Noch nicht einmal der Parlamentspräsident ist eingebunden gewesen.

Wir haben im Stabilitäts und Wachstumspakt keinen einzigen konkreten Fortschritt zu verzeichnen. Das sind die Fakten!

Es ist also keine erfolgreiche Bilanz.